Mimo oczekiwań zmiana władz w Korei Północnej nie przyniosła poprawy sytuacji w zakresie przestrzegania praw człowieka. Kraj nadal systematycznie łamie prawo międzynarodowe w tym zakresie, ignorując wszelkie zalecenia i rezolucje ONZ. Masowe egzekucje, bezpodstawne więzienie, tortury, gwałty, wymuszone aborcje i prześladowania na tle religijnym to powszechne praktyki stosowane w Korei, powiedzmy szczerze, za przyzwoleniem władz.

Państwo na każdym kroku inwigiluje obywateli, kontrolując dostęp do informacji, przemieszczanie się w ramach kraju aż po życie prywatne. Raport Komisji Śledczej ONZ opublikowany w kwietniu tego roku nazywa politykę Korei w sposób jednoznaczny to zbrodnia przeciwko narodowi, postulując osądzenie winnych tych działań i wprowadzenie sankcji przy wsparciu Międzynarodowego Trybunału Karnego.